Mogę powiedzieć, że chociażby ten wskaźnik mówiący o tym, że siedemdziesiąt procent autobusów jest kupowanych w zamówieniach publicznych świadczy o tym, jak wielki wpływ mogą mieć zamówienia publiczne na wymianę taboru i na jego jakość, i na poziom emisji, który z tego taboru idzie. Z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że w transporcie publicznym wykorzystanie na przykład autobusów, to nie jest okres siedmiu, ośmiu lat, jak przy samochodach, na przykład osobowych. To jest okres częstokroć piętnastu lat i w związku z tym jest tu propozycja, która też była krytykowana, retrofittingu czyli przebudowy jednostek napędowych w tychże autobusach. Uważamy, że to jest niezmiernie ważne, ponieważ wiele samorządów na przykład jest mowa o Tallinie, o wielu innych miastach w ramach konsultacji, kiedy spotykaliśmy się z przedstawicielami samorządów lokalnych i regionalnych oni o tym mówili.

Co jest ważniejsze zakup jednego nowego autobusu elektrycznego czy wymiana na przykład dziesięciu autobusów o starych silnikach dieslowskich? Wydaje mi się, że tu uzyskujemy dużo większe efekty w krótszym okresie czasu. Każdy z tych elementów będzie wpływał na finalny efekt celu, który chcemy osiągnąć przy tejże dyrektywie.

Jesteśmy przekonani, że przy celach, które nałożyliśmy sobie w ramach gospodarki recyrkulacyjnej i przy doświadczeniach, które pokazują nam samorządy, wprowadzenie biopaliw, w szczególności pochodzących na przykład z recyklingu odpadów organicznych, to jest też cel, który się realizuje już w wielu samorządach, w ramach tak zwanych klastrów energetycznych czy lokalnych społeczności energetycznych. To też powinniśmy uwzględnić. Na koniec, chcę powiedzieć też, że wiele samorządów rozpoczęło również zmiany w swoim transporcie publicznym i usługach serwisowych w kierunku czystych pojazdów. Częstokroć odsetek tych pojazdów w krajach, które są nie najbogatsze jest dużo wyższy niż w krajach, które mają dużo większe PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Czyli samorządy zauważyły tę szansę poprawy jakości powietrza, bowiem transport jest odpowiedzialny od czterdziestu do sześćdziesięciu procent

Myślę więc, że mamy tutaj sojuszników nie tylko tych, którzy się bronią przed regulacją europejską, ale również tych, którzy chcą z tej regulacji korzystać. Pani Komisarz, bardzo serdecznie dziękuję za współpracę i za deklaracje również.